Weil das Wetter ein lokales Phänomen ist und wir vom Klima, einem langfristigen weltweiten Phänomen, reden. Darum lassen Sie uns diese Unterscheidung machen.